Monsieur le Président, permettez moi, à mon tour, et très brièvement, en cette ouverture de séance plénière, ici à Strasbourg, dans ce Parlement qui fait battre le cœur de la démocratie européenne, de rendre un hommage, comme vous l'avez fait, au nom de la délégation française du groupe PPE, que je préside, à Mme Simone Veil, femme d'État française, profondément européenne, qui nous a quittés la semaine dernière.

Son destin l'a amenée au dépassement de l'idéologie et des clivages politiques, en défendant, sans relâche et contre les conservatismes, les droits des femmes. Animée par la liberté, Simone Veil n'a jamais renoncé face aux obstacles parfois les plus cruels. Femme de paix, car victime du drame de la guerre, Mme Veil a œuvré avec une ténacité unique pour une Europe politique rassemblant les peuples dans leur diversité.

Les terribles conflits qui persistent dans certaines régions du monde nous rappellent la valeur inestimable de la paix. Cette paix sur notre continent, nous la devons à de grandes femmes et de grands hommes.

Son talent et sa volonté politique pour construire l'Europe nous obligent. Nos sociétés perdent des repères et des symboles devant l'immédiateté de l'information et du savoir.

Mme Veil a su, tout au long d'une carrière au service des citoyens, allier la force du verbe à la concrétisation du changement. Demain, vous l'avez dit, Monsieur le Président, un hommage officiel sera rendu par cette Assemblée à Mme Veil mais j'ai souhaité, dès l'ouverture de nos travaux, saluer le parcours de cette grande dame avec une émotion, je vous l'avoue, que je ne pensais pas pouvoir ressentir un jour sur les bancs de cet hémicycle.